sem ég flyt ásamt háttvirtum úr þingflokki sjálfstæðisflokksins með frumvarpi þessu er lagt til að bætt verði við lög númer hundrað tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og sjö ákvæði til bráðabirgða sem heimilar útgreiðslu séreignarsparnaðar á tímabilinu fyrsta apríl tvö þúsund og níu til þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og tíu til sérstakrar ráðstöfunar með vísan til hinna efnahagslegu áfalla sem dunið hafa yfir íslenskt samfélag á síðustu vikum og mánuðum er með frumvarpinu þeim einstaklingum sem eru með séreignarsparnað í skilningi öðrum kafla laganna tímabundið gert kleift að nota þá fjármuni sem öðrum kosti væru bundnir til sextíu ára aldurs til að greiða niður lán sín eftir því sem kostur er sem kunnugt er hafa húsnæðislán sem og önnur lán hækkað verulega á síðustu mánuðum vegna verðbólgu og gengisfalls krónunnar og er með þeirri tímabundnu aðgerð sem frumvarpið kveður á um verið að veita einstaklingum ákveðna möguleika til að bregðast við þeirri þróun og lækka greiðslubyrði lána sinna með frumvarpinu er lagt til að þessi tímabundnu útgreiðslur séreignarsparnaðar samkvæmt öðrum kafla laganna verði í höndum vörsluaðila viðkomandi séreignarsparnaðar ekki er því um beina útgreiðslu í hendur rétthafa að ræða heldur millifærslu á fjármunum og séreignarsparnað til niðurgreiðslu skulda viðkomandi rétthafa til viðkomandi lánastofnunar eða lífeyrissjóðs er því í raun og veru um tilfærslu á sparnaðarformi að ræða óski rétthafi

að fylgja öll gögn sem sýna skuldastöðu rétthafa til dæmis kvittanir fyrir afborgunum og lánum sem og veðbókarvottorð eru það sömu gögn og lánþegi þarf að leggja fram þegar óskað er eftir láni hjá lífeyrissjóði frumvarpið gerir ráð fyrir að viðkomandi vörsluaðili fari yfir umsókn rétthafa og ráðstafi séreignarsparnað rétthafa til greiðslu lána hans beint til viðkomandi lánastofnunar eða lífeyrissjóðs í frumvarpinu er gert ráð fyrir að við ráðstöfun vörsluaðila á séreignarsparnaðinum hafi húsnæðisveðskuldabréf forgang því næst lán tryggt með veði í öðru en íbúðarhúsnæði og að lokum aðrar skuldir við lánastofnun eða lífeyrissjóði áréttað er í frumvarpinu að líta beri á hina tímabundnu útgreiðslu séreignarsparnaðar sem skattskyldar tekjur af hendi rétthafa og ber honum því að greiða tekjuskatt af útgreiðslunni samanber lög númer níutíu tvö þúsund og þrjú um tekjuskatt fyrirséð er að í framkvæmd mun vörsluaðilinn halda staðgreiðslu tekjuskatts eftir við útgreiðslu og standa skil á henni í ríkissjóð gera má ráð fyrir einhverjum umsýslukostnaði hjá vörsluaðila vegna þeirrar þjónustu við rétthafa sem frumvarpið kveður á um og er í frumvarpinu lagt til að vörsluaðili geti innheimt umsýslugjald vegna þess kostnaðar að lokum gerir frumvarpið ráð fyrir að fjármálaráðherra geti með reglugerð kveðið nánar á um framkvæmd og fyrirkomulag þeirrar tímabundnu útgreiðslu séreignarsparnaðar sem frumvarpið kveður á um þetta frumvarp er tilraun til að aðstoða þá sem skulda verulega og hafa jafnvel snögglega lent í mjög miklum skuldum vegna efnahagsáfallanna og nýta til þess þann sparnað sem þeir eiga í séreign það er auðvitað ekki gallalaust að leggja til svona breytingu en það er held ég alveg ljóst að þeir sem eru illa staddir vegna skulda en eiga séreign annars staðar eru litlu bættari með því að eiga hana einhvern tíma í framtíðinni og því teljum við flutningsmenn rétt að fara þessa leið þetta hefur auðvitað áhrif á lífeyrissjóðina upp að einhverju marki en sé farin sú leið að þetta fari í að greiða niður skuldir þá eiga peningarnir að vera áfram inni í þessu kerfi þeir eiga ekki að fara út og þar sem séreign kemur á móti skuld þá er beri um breytingu á veltunni á þessum markaði að ræða það er hugsanlegt að minni sjóðir lendi í erfiðleikum vegna þess að þeim gengur verr vegna lausafjárstöðu að greiða úr því er gert ráð fyrir því að frumvarpið taki ekki gildi samstundis heldur hinn fyrsti apríl og ættu reyndar þá þeir sem í þeirri stöðu geta lent að hafa haft vaðið fyrir neðan sig þeir ættu einnig að geta brugðist við þessu ef þeir eru í verulegum vandræðum og verulega smáir sjóðir til að forðast það að ójafnræði verði meðal sjóðseigenda ættu þeir að geta leyst upp sjóðina og þeir þá sem ekki viljað taka út sína séreign þeirra eignum væri þá endurfjárfestar og þar af leiðandi yrfti ekki ójafnvægi að rísa upp síðan er

og þá er hugsanlegt að það geti komið niður á þeim sem á séreignarsparnaðinn í formi kostnaðar en auðvitað er ekki hægt að sjá alla þessa

það ég legg til herra forseti að þetta fari til efnahags og skattanefndar að lokinni fyrstu umræðu og

en samþykki það síðan að lokum svo við getum afgreitt það í þinginu sem allra